Ați spus, în acest document, un lucru foarte important toți cetățenii și toate statele membre și toate regiunile trebuie să fie susținute pentru că nimeni nu trebuie să fie lăsat în urmă.

dintre anii care urmează până în 2030, deci aproape opt miliarde de euro anual.